Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider mult mai realist și mai echilibrat, un pas înainte în politicile de pescuit, dar trei lucruri m au determinat să fac acest lucru abordarea principiului consultării grupurilor de interese regionale, ceea ce consider că dă posibilitatea comunităților profesionale să și spună punctul de vedere cu privire la situațiile de pescuit și să asigure un echilibru între necesitatea protejării mediului și interesele lor personale de supraviețuire deciziile cu privire la refacerea stocurilor de pește, blocarea timp de trei ani a 10 sau 20 din apele pentru pescuit, pe care le consider o șansă pentru refacerea stocurilor și pentru economia durabilă, și nu în ultimul rând decizia de a privi nu numai la Marea Mediterană și la alte mări, ci și la Marea Neagră prin reglementarea, încercarea de a găsi soluții pentru cooperarea în spații în care pescuitul se efectuează alături de țări non membre. Pentru că Marea Neagră constituie încă o problemă, trebuie protejată comunitatea profesională împotriva braconajului realizat de țări terțe, și posibilitatea de a avea înțelegeri regionale sau bilaterale sau multilaterale este utilă.